forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um evrópska efnahagssvæðið númer tvö nítján hundruð níutíu og þrjú tilefni

og í meginmáli samningsins en það ákvæði hefur lagagildi hér á landi þessi bókun felur í sér samkomulag milli e e s efta ríkjanna og e s b um áframhaldandi framlög í þróunarsjóð efta næstu fimm árin

e e s efta ríkjanna hefur jafnan verið sú að leggja áherslu á það að það er engin lagaleg skuldbinding sem hvílir á ríkjunum framlög af þessu tagi af þeim sömu er hér einungis um tímabundna ráðstöfun að ræða þetta er í fimmta sinn sem er samið um þessi framlög og þess vegna ekki í fyrsta skipti sem mál af þessu tagi ber á fjörur alþingis á þessu sinni eins og fyrr kom evrópusambandið með ákaflega háar kröfur um aukin framlög sem var hafnað f hálfu e e s efta ríkjanna og af þeim ástæðum og fyrirstöðunni voru þessar viðræður mjög tímafrekar fyrir okkur ekki síst gerði breytt efnahagsástand þetta mál miklu flóknara niðurstaða viðræðnanna var á endanum sú að e e s efta ríkin féllust á um þrjátíu prósent hækkun framlaga þau verða hins vegar öll borin af noregi og liechtenstein það verður engin hækkun á framlagi íslands í evrum talið og það hefur verið staðfest í ákvörðun efta ríkjanna innbyrðis um hvernig þessum framlögum skuli skipt það er rétt að hafa það hugfast að samhliða þessum samningum hefur samningur við evrópusambandið um tollfrjálsan innflutning á sjávarafurðum inn til sambandsins verið endurnýjaður þetta ári samningum sem varðar heilfrysta síld karfaflök humar í þessum samningi

þessa varnings til e s b nemur alls um þremur milljörðum króna á ársgrundvelli og tollurinn sem ella væri greiddur nálægt tvö hundruð milljónum á ári þetta er til viðbótar við þann almenna ávinning sem þessi atvinnugrein hefur af stöðugum e e s samningi ég legg til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir að þá verði þessu máli vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar